Doamnă președintă, îi mulțumesc doamnei Grossetête pentru acest raport excelent și tuturor celor care au lucrat la el. Desigur, este regretabil că, după două războaie mondiale, în Europa trebuie să creștem cheltuielile pentru industria de apărare, dar nu avem încotro, deoarece securitatea fiecărui stat membru și a Uniunii Europene trebuie pusă pe primul plan. Și, dacă nu avem încotro, atunci trebuie să încercăm să facem totul pentru a crește eficiența cheltuielilor pe care le facem pentru industria de apărare. Apreciez accentul pus în raport în mod deosebit pe cooperarea dintre statele membre, deoarece economia de scală este o lege la fel de importantă în industria de apărare ca în orice altă industrie și, din păcate, cum doamna comisar spunea, în această industrie avem o fragmentare incredibilă, avem o multitudine de tipuri de arme folosite de către statele membre și acest lucru va trebui eficientizat.